Ook de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad moest worden opgevoerd.

Ik vroeg de Europese Commissie de zaak op te volgen. In het CVM rapport van dit jaar werd Roemenië daar dan ook op afgerekend. Als wij beoordelen of deze drie EU lidstaten in aanmerking komen, moeten wij de CVM rapporten van november 2017 centraal stellen. Zo ook de bepalingen inzake georganiseerde criminaliteit.

Het is dus van fundamenteel belang om te vermijden dat wij op die manier criminaliteit importeren naar onze contreien.